Trebuie să ne aplecăm asupra cauzei și trebuie să prevenim creșterea acestei cifre. În acest moment trebuie în primul rând însă să oprim orice amenințare și atac terorist asupra noastră și, ca atare, câteva măsuri urgente se impun adoptarea rapidă a directivei privind registrul european al pasagerilor aerieni, directiva PNR.

Terorismul este finanțat prin banii produși de rețele de crimă organizată, corupție și spălare de bani.